We praten hier altijd over problemen, maar één van de grotere oorzaken daarvan is vaak de politiek zelf.

Klimaatverandering, dalende biodiversiteit, schaarste aan natuurlijke hulpbronnen zoals water en vruchtbare landbouwgronden en een groeiende resistentie van antibiotica de wereld om ons heen verandert, met bijbehorende uitdagingen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen. De land en tuinbouw kan die uitdaging aan. Door kennis en innovaties kunnen wij de groeiende wereldbevolking voeden met steeds beter voedsel en tegelijkertijd de milieueffecten en het dierenwelzijn verbeteren. Daar ben ik trots op. De land en tuinbouw wordt nog te vaak gezien als iets ouderwets. Niets is minder waar. Onze trekkers rijden op gps, drones monitoren onze gewassen, afvalstromen zoals mest kunnen worden omgezet in waardevolle producten voor bemesting of energie, enzovoort.

De sector is in staat de wereld te voeden, het milieu te sparen en goed voor de dieren te zorgen. Dit kan alleen als we de boeren en tuinders de ruimte geven om te innoveren. Dit is de hoofdboodschap van mijn verslag ruim baan voor innovatie en ondernemerschap in de landbouwsector. Het potentieel van de sector wordt nog lang niet ten volle benut. Ondoordachte regelgeving zit nog te vaak in de weg. Boeren en tuinders kunnen veel meer dan ze nu mogen. Het is aan ons om de boeren die ruimte te geven en ons niet te laten leiden door groeperingen die van het zwartmaken van de boer en tuinder een bestaansrecht hebben gemaakt. Niemand kent zijn bedrijf beter dan de boeren of de tuinders zelf. Laat hen daarom meedenken over hoe we de gewenste doelen kunnen halen. Wij moeten hun het vertrouwen en de ruimte geven om nieuwe ideeën en innovaties toe te passen. Reken de boer en tuinder niet af op een checklist van maatregelen die van achter een bureau lijken te zijn bedacht, maar op de daadwerkelijke bijdrage voor mens, dier en milieu. Te veel regels die we vandaag maken zijn morgen al weer verouderd. Zorg er dus voor dat er ruimte blijft voor nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld door projecten een proefstatus te gunnen. Juist de landbouw heeft de potentie bij te dragen aan de economie van morgen door kringlopen te sluiten, slim gebruik te maken van de kracht van de natuur en aan te sluiten bij de digitale economie. Zo kunnen we plagen op een natuurlijke manier bestrijden door middel van insecten, onze producten tot op het bord volgen, consumenten een beter inzicht geven in de boerenpraktijk, maar ook CO2 binden in de bodem. Mijn boodschap aan de Europese Commissie en de Europese landbouwministers is helder. De landbouw van morgen is gearriveerd, maar wij staan nog te vaak te treuzelen. Niet alleen de politiek, maar ook de sector moet de handschoen oppakken.

Morgen hoop ik dat al mijn collega's mij steunen in mijn expliciete oproep de boer centraal te stellen in het landbouwbeleid van morgen.